Domnule președinte, domnule comisar, vreau să încep prin a l felicita pe raportor și prin a reaminti că doamna Mogherini a afirmat că drepturile omului și democrația vor reprezenta priorități majore pentru mandatul domniei sale și un reper în relațiile dintre Uniunea Europeană și țările terțe și societatea civilă.

Evenimentele din ultimii ani au demonstrat necesitatea unei noi abordări, a redefinirii priorităților și a introducerii unor noi metode de lucru, deoarece politica măsurii unice nu a adus întotdeauna rezultatele așteptate și nu întotdeauna metodele utilizate au fost cele potrivite. Exemple ale eșecului unei astfel de abordări le avem în statele din nordul Africii, unde efectul a fost devastator, dar și în vecinătatea estică a Uniunii Europene. Trebuie să înțelegem că putem fi mai eficienți, inclusiv din perspectiva măsurilor de sprijinire a drepturilor omului, dacă abordăm această relație cu statele terțe pe baza intereselor comune, dar ținând cont, în același timp, de ceea ce ne diferențiază. Avem nevoie, așadar, de o abordare integrată, care să cuprindă politici de dezvoltare, migrație, comerț, sprijinirea statelor terțe în dezvoltarea capacității administrative a statului de drept, a proceselor electorale transparente și corecte și, nu în ultimul rând, asigurarea accesului la educație, deoarece educația este ușa pe care pot intra valori precum respectul pentru drepturile omului, toleranța și libertatea. Educația și valorile universale sunt pilonii pe care s a construit civilizația modernă, iar, acolo unde acestea lipsesc, extremismul, intoleranța și terorismul le iau locul.